Ovo je deveti uzastopni put da se Europsko vijeće poziva na početak pregovora i nema naznake da će i dogodine eventualno biti drugačije.

Optužbe vodećeg oporbenog političara da premijer i vlada nezakonito prisluškuju veliki broj građana ozbiljne su i zvone na uzbunu. Ako je mali dio optužbi točan to će dati zamah onima koji žele zaustaviti europski napredak Makedonije. Situacija u kojoj premijer osobnim obraćanjem na državnoj televiziji najavljuje kazneni progon oporbenih vođa je politički izuzetno opasno i nema mjesta u demokratskoj državi.